Nie da się stworzyć dobrze funkcjonującego programu pomocy dla Afganistanu bez ustabilizowania jego sytuacji wewnętrznej. Głównym filarem tych działań musi być zapewnienie bezpieczeństwa i zwycięstwo w walce z siłami rebeliantów. W tym celu należy zwiększyć zaangażowanie państw europejskich w ramach misji NATO oraz wzmocnić siły Europolu, które, jak wiemy, nie osiągnęły jeszcze zapowiadanego stanu liczbowego.

Jak wskazuje w swoich opracowaniach Departament Stanu USA, istotnym źródłem finansowania działalności partyzantów jest handel narkotykami. Jest to kolejne pole do działalności Unii Europejskiej, która powinna wzmocnić środki finansowe zachęcające rolników do porzucenia upraw maku. Nie wydaje się słuszne założenie raportu mówiące o poparciu dla programu generała Petraeusa. Środki finansowe powinny być pozyskiwane regionalnie, lecz władza musi być centralna.